Žal se moramo v zadnjem času namesto s pozitivnimi vsebinami, na primer, kako zagotoviti več delovnih mest in kako ponuditi boljšo prihodnost za naše mlade, vse večkrat ukvarjati s preprečevanjem terorizma in odpravo posledic, ki jih ta prinaša.

Seveda upamo, da bodo ukrepi, ki jih sprejemamo, učinkoviti in da bomo napade lahko preprečili, vendar realnost je drugačna.

In vsi, ki preživijo teroristični napad, in njihovi svojci so zaznamovani za celo življenje. Zelo pomembno je, da se tega zavedamo, in zato moramo narediti vse, kar je mogoče najprej, da do napadov ne bi prišlo, če pa že pride, potem je treba stopiti korak naprej in čim bolj zmanjšati posledice, nuditi vso pomoč, skupaj z vsemi organizacijami, tako finančno kot pravno in psihično za žrtve in njihove svojce.